Ich möchte den Verlust der Artenvielfalt an drei Zahlen und einem Insekt festmachen.

Sie zu schützen, ist daher nicht nur aus Gründen des Tierschutzes, der Artenvielfalt oder des ökologischen Gleichgewichts, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll.

Diese bringen Vielfalt auf die Felder, retten die Biene und den Berufsstand des Landwirtes.

Denn stirbt die Biene, stirbt der Mensch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen bei diesem Satz geht, Herr Kommissar, aber ich würde dies gerne verhindern.